Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Als ich geboren wurde, wäre es ein kühner Traum gewesen, dass wir einmal in einem Europäischen Parlament mit Abgeordneten aus Ost und West über unsere gemeinsame Zukunft entscheiden. In meinem Geburtsjahr wurde die Mauer gebaut, die für mich wie für viele Europäer eng mit der persönlichen Geschichte verbunden ist. Als ich ein junger Soldat war, herrschte der Kalte Krieg so eisig, dass ich ausgebildet wurde, gegen jene zu kämpfen, mit denen ich heute in einer Union vereint bin. Im Jahr, als die Mauer fiel, wurde unser Sohn Mark geboren, und als Europa mit der Osterweiterung 2004 endlich wieder eins wurde, kam unser Sohn Max zur Welt. Unsere Kinder haben wie eine ganze Generation junger Menschen das Privileg, Europa ausschließlich als einen Kontinent des Friedens, der Freiheit und der Einheit zu kennen, und das verdanken wir auch der friedlichen Revolution von 1989. Sie ist für mich und alle, die das Glück hatten, sie zu erleben, das prägendste politische Ereignis unseres Lebens. Sie ist zugleich der Sieg europäischer Werte, denn die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit war größer als die Angst, ihr Wunsch nach Demokratie stärker als die Ideologie und ihr Zusammenhalt mächtiger als die Regime in Ostdeutschland, Mittel und Osteuropa. Es war die Zivilcourage dieser Menschen, die die Geschichte unseres Kontinents neu geschrieben hat, und ihre Zivilcourage war wahrhaft europäisch. Der Funke der Freiheit war damals auch bei den Nachbarn entfacht bei der polnischen Solidarność ebenso wie beim Paneuropäischen Picknick an der ungarisch österreichischen Grenze und beim Baltischen Weg. Es wächst zusammen, was zusammengehört, wie Willy Brandt es sagte, und er meinte damit nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa. Wir verdanken dieses geeinte Europa auch dem beherzten Handeln von Nachbarn und Partnern, die sich einem wiedervereinigten Deutschland im Herzen des Kontinents öffneten. Das war damals nicht selbstverständlich. Das war nicht nur für US Präsident George Bush und Ex Sowjetpräsident Michail Gorbatschow ein mutiger Schritt, sondern war vor allem auch für Frankreich und Großbritannien wichtig. Es bedeutete, Deutschland in Europa einzubetten und eine ganz neue Dimension Europas zu wagen eines Europas, das seine beiden Hälften wieder zusammenfügt, das West Mittel und Osteuropa zu einem einzigen Kontinent vereint. Genau das haben wir in den vergangenen 30 Jahren erleben können. Ich erinnere mich noch gut, dass ich vor dem Mauerfall geradezu fühlen und sehen konnte, ob ich im Westen oder im Osten war, und das lag nicht nur am speziellen Duft der Trabbis und der DDR Zigaretten. Wenn ich dagegen heute mit meinen Kindern in Ost oder Westeuropa unterwegs bin, dann gibt es zwar noch kulturelle Unterschiede, denn Vielfalt ist Europas Reichtum, man kann den Menschen aber nicht ansehen, woher sie kommen. Sie interessieren sich für dieselben Themen und haben die gleichen Sorgen und Hoffnungen und Träume. Es gibt nicht mehr das alte und das neue Europa im traditionellen Sinn. Es ist auch nicht so, dass der Osten zum Westen dazugekommen wäre. Nein, wir sind zu unserem Europa zusammengewachsen!

Das Fundament unseres Europas bilden Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. In Europa muss Rechtsstaatlichkeit regieren. Dies war, ist und bleibt der Hauptauftrag der friedlichen Revolution im Jahre 1989. Freiheit und gleiche Rechte für alle Einigkeit und Recht und Freiheit, würde ich sagen. Es ist unser aller Verantwortung, diese Werte zu achten und zu verteidigen. Sie sind die wahre Errungenschaft Europas. Nur so konnte das in Solidarität vereinte Europa zu einem kontinentalen Erfolg werden. Unser erfolgreicher Binnenmarkt schafft Arbeitsplätze, garantiert Zugang zu Bildung und Krankenversicherung und schafft Chancen für jeden Einzelnen. All jenen, die im sogenannten nationalen Interesse Ostalgie oder Westalgie oder andere nie da gewesene Vergangenheiten heraufbeschwören, um Ost und West in Deutschland wie in Europa gegeneinander auszuspielen, müssen wir deshalb entschieden entgegentreten. Noch gibt es zwar Herausforderungen beim Zusammenwachsen. Dessen sind wir uns alle bewusst. Doch das ändert nichts daran, dass die EU das Beste ist, was Ost und West passieren konnte. Es muss uns klar sein Wer mit Europa spielt, verspielt die Zukunft. Und wer wirklich im Interesse seines Landes handeln will, der setzt auf Europa. Nur gemeinsam können wir unser Gewicht auf der Weltbühne ausspielen und die Spielregeln mitgestalten. Wenn wir heute den Auftrag der Menschen von 1989 fortsetzen wollen, dann müssen wir also ebenfalls europäischen Mut beweisen, und das bedeutet auch Mut zu Europa. Denn die Herausforderungen der Zukunft vom Klimawandel bis hin zur digitalen Revolution können wir nur mit vereinten Kräften meistern. Bei der Verleihung des Nobelpreises 1971 sagte Willy Brandt, dass Frieden kein Urzustand sei, er müsste vielmehr immer wieder von Menschen gemacht werden entscheidend für einen dauerhaften Frieden sei vor allem soziale Gerechtigkeit. Denn so Brandt materielle Not ist konkrete Unfreiheit. Unsere gemeinsame europäische Aufgabe bleibt es, dies zu überwinden. Daran zu arbeiten, ist Europas Schicksal. Lieber Wolfgang Schäuble, danke schön, dass Sie uns gezeigt haben, wofür wir kämpfen.